Úloha národných parlamentov a Európskeho parlamentu ako jediných volených orgánov sa má oslabiť a posilniť sa majú právomoci centrálnych exekutívnych orgánov.

ich automatický charakter, obmedzujú taktiež schopnosť národných parlamentov ovplyvniť hospodársku politiku. Rovnako negatívne hodnotím aj to, že Komisia legislatívu o makroekonomických indikátoroch pripravuje bez účasti Európskeho parlamentu. Po druhé, mnohé z navrhovaných opatrení sú kontraproduktívne.

Navrhujete politiky, ktoré utlmujú domáci dopyt a spoliehajú sa na export. Je takmer isté, že takáto kombinácia politík Európsku úniu z kríz nevyvedie.